virðulegi forseta ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um staðbundna fjölmiðla ásamt mér eru flutningsmenn háttvirtir þingmenn birkir j jónsson björgvin g sigurðsson drífa hjartardóttir hjálmar árnason sæunn stefánsdóttir sigurjón þórðarson og þuríður backman tillagan hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa nefnd er athugi stöðu staðbundinna fjölmiðla og rekstrarumhverfi þeirra og skili skýrslu í skýrslunni verði gerð grein fyrir þróun markaðarins undanfarin ár og ef þurfa þykir komið með tillögur um beinar eða óbeinar aðgerðir sem ríkisstjórn og alþingi gætu gripið til í því skyni að efla rekstrargrundvöll staðbundinna fjölmiðla þessi tillaga hefur verið flutt tvisvar áður og hlotið hér góðar undirtektir alla vega í umræðu hér við

þetta mjög langt mál en vil þó geta þess að til að mynda ein leið til þess að standa vörð um þessa fjölmiðla eru ríkisstyrkir og það kemur til dæmis fram í tilmælum evrópuráðsins að ríki hugi að því hvort ástæða sé til að veita prentmiðlum og útvarpsmiðlum sérstakan fjárstuðning einkum svæðisbundnum miðlum að teknu tilliti til samkeppnissjónarmiða skuli miðað við að stuðningur af þessu tagi sé byggður á hlutlægum sjónarmiðum á grundvelli gegnsærra reglna og málsmeðferðar sem sæti ytra eftirliti ákvarðanir af þessum toga sæti jafnframt reglubundinni endurskoðun til að komast hjá því að þær ýti undir samþjöppun eða óeðlilegan ábata þeirra sem njóta opinbers stuðnings

sameining sveitarfélaga leiðir til þess að þörf íbúa eykst fyrir staðbundna fjölmiðlun sem í senn veitir upplýsingar um verkefni stjórnvalda og er vettvangur opinberrar umræðu um málefni hvers sveitarfélags

eðlilega þyrfti að breyta þessari dagsetningu virðulegi forseti ég vil ítreka það að umræður sem hafa orðið hér í áðurnefnd tvö skipti þegar þessi tillaga hefur verið flutt hafa verið mjög jákvæðar og ég vil þakka þingmönnum fyrir það og umsagnir sem liggja fyrir eru einnig jákvæðar þannig að ég ítreka þá von mína að við náum að afgreiða þessa tillögu á þessu þingi